Herr Präsident! Mit genauen Informationen über Unfallort und Unfallzeit lässt sich die Effizienz des Rettungseinsatzes sicherlich steigern. Die Kommission ist zuversichtlich, dem Datenschutz mit dem Schlafmodus des eCall bei Nichtbenutzung Genüge zu tun. Wie es in der Praxis mit EU Datenschutzversprechungen aussieht, wissen wir allerdings auch. Es gibt ja schon eine Vielzahl von Plänen zum eCall So soll dieser laut Kommission die Ortung gestohlener Fahrzeuge ermöglichen.

Alles ganz einfach, kann doch der eCall extern aktiviert werden. Fuhrparks und Autovermieter können mittels einer App Technikzustand, Tankinhalt, Reichweite und Ähnliches in ihrer Zentrale ablesen.

Soviel also zum angeblichen Schlafmodus. Mit dem eCall ist es meines Erachtens nur ein Schritt hin zur totalen Überwachung zum gläsernen Autofahrer.